Naopak nesmíme pokračovat ve sporech, které jsme viděli při schvalování rozpočtu pro rok

To by mělo na hospodářství Evropské unie velmi negativní dopad. Abychom se sporům vyhnuli a rozpočet brzy schválili, je nutné navrhnout rozpočet rozumný, což v dnešní době doznívající hospodářské krize znamená rozpočet úsporný. Veřejnost v členských státech očekává, že v době omezování výdajů bude dobře a úsporně hospodařit i Evropská unie.